Madame la Présidente, les faits sont connus le taux de chômage est élevé dans beaucoup de pays d'Europe et les jeunes sont considérablement touchés.

À raison, le rapport se préoccupe particulièrement des jeunes qui ne sont ni en activité, ni en parcours d'études. Il est nécessaire de favoriser leur insertion par l'apprentissage, l'alternance ou la formation.